Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že kým niektorých našich kolegov, hlavne z EPP, trápi, či budeme podporovať nejaký druh lietadiel ja teda nie som vojenský expert a vôbec nerozumiem, o čom je táto debata tak si myslím, že omnoho viac by sme sa mali zamerať na to, čo v tejto správe spomína pán Arlacchi, a to je veľmi dôležité. Je to situácia žien a detí v tejto krajine. Určite by sme sa mali zameriavať viacej na podporu nediskriminácie žien a boj proti diskriminácii. A určite by sme sa mali zameriavať na to, že veľa detí v Afganistane nemá napríklad možnosť chodiť do školy a veľa z nich žije pod hranicou chudoby. Myslím si, že pokiaľ nepodporíme projekty na vzdelávanie a zdravotníctvo a budeme naďalej investovať do vojenského riešenia tohto konfliktu, tak sa nikam nedopracujeme.